sondern dass wir dringend noch einmal intervenieren müssen.

Je mehr Krisengipfel wir haben, desto geringer ist offensichtlich die Fähigkeit, sich zu einigen. Je tiefer die Krise beschrieben und analysiert wird, desto tiefer wird auch die politische Krise zwischen den Staats und Regierungschefs während der Krisengipfel. Die Position des Parlaments ist eine sehr klare.